já það er sú spurning varðandi afstöðu frjálshyggjumanna til regluverks þeir eru þekktir fyrir það að vilja hafa fáar reglur og skýrar ég held að vandinn í fjármálaheiminum hafi ekki verið sá að það hafi skort reglur þegar menn skoða það einmitt hvernig regluverkinu öllu saman var háttað þá er enginn sem getur komist að þeirri niðurstöðu að það vanti reglur það sem vantaði miklu frekar var að menn færu eftir þeim það reglukerfi sem við íslendingar bjuggum við er náttúrlega sama reglukerfi og gildir úti í okkar ágætu evrópu við búum við sama regluverkið við erum inni á þessum sameiginlega markaði og íslensku fjármálastofnanirnar búa í öllum megindráttum við sama regluverk og evrópskir bankar það er rétt að nefna það af því að menn velta fyrir sér frjálshyggjunni hvernig stendur á því að bankar eins og er rock sem var á bretlandi fór á hausinn hvernig stendur á því að írska bankakerfið var svo hörmulega illa statt að írska ríkið þurfti að grípa til þess óyndisúrræðis að tryggja ekki bara allar innistæður í írskum bönkum heldur allar skuldir allra írsku bankanna var það vegna þess háttvirtur þingmaður að þetta eru allt saman brjálaðir frjálshyggjumenn á írlandi eða er það vegna þess að það eru brjálaðir frjálshyggjumenn við völd í ungverjalandi eða eystrasaltsríkjunum eða í þessum ríkjum þar sem bankakerfin hafa farið á hausinn austurríska bankakerfið riðar nú til falls og það sem verra er sænska bankakerfið er í vandræðum og þá er áhugavert að heyra þá skoðun hvernig stendur á því að norrænu ríkin á tíunda áratug síðustu aldar lentu í gríðarlega mikilli bankakrísu sem var þeim mjög erfið

fjármálakerfi evrópu og norðurlandanna sem leiddi því miður fram rétt eins og gerðist nítján hundruð og sjö nítján hundruð tuttugu og níu og annars staðar og oftar í heimnum